O powadze sytuacji świadczy nawet dążenie do zmian zapisów w traktacie lizbońskim, który został przyjęty z tak wielkimi oporami. Z jednej strony zrozumiała jest postawa Niemiec i Francji, które nie chcą płacić za kryzys w Grecji, w Irlandii i być może w innych krajach. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na precedens związany z otwarciem traktatu lizbońskiego.

Skoro jesteśmy jednak zmuszeni do zmiany traktatu lizbońskiego, powinno to dotyczyć nie tylko zagadnień strefy euro, ale też innych drażliwych mechanizmów instytucjonalnych. Wielu ekonomistów twierdzi, że kryzys grecki w wymiarze europejskim nie zaistniałby, gdyby państwo to pozostało przy własnej walucie, której kurs należałoby wówczas znacznie obniżyć.